Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Moram priznati, da me vedno bolj po eni strani žalosti, po drugi strani pa veseli to spoznano dejstvo v tem državnem zboru, da ob pomembnih zadevah se vedno politična razprava odvije popolnoma v drugo smer, kot je samo bistvo. Opravičujem se, ker nisem pozdravil državno sekretarko skupaj z ekipo, in mi je žal tudi, da ni ministrice prisotne. Še bolj mi je pa žal, ko je mi preprosto ne boste mogli kakorkoli odgovoriti na moja zastavljena vprašanja, morda drugič. Če nadaljujem, kaj sem hotel uvodoma reči. Predvsem v tem, da to, kar je poslanski kolega malo prej je, gospod Šircelj omenil, politična razprava, predvsem zaradi tega, da se zamegli bistvo teme, ki je danes pred nami - poroštveni zakon. In bistvo tega poroštvenega zakona je denar. A se mi tega zavedamo ali ne. Tudi v razpravi je neki poslanski kolega rekel: "Pa saj to je stvar, da se gradi." Ne, danes se pogovarjamo o elementih poroštvenega zakona. O tem bom malce v nadaljevanju namenil več časa. Ne bom se pa ponavljal, kot je spoštovani kolega med redkimi, ki je zadel bistvo. Kot sem rekel, jaz samo nimam težav, predvsem poroštvenega zakona, ki opredeljuje dva infrastrukturna projekta. Ej, tule moram priznati, a je to ločen ali ne, sigurno je pa namen predlagatelja zelo jasen, ki je bil tudi iz strani nekaterih poslancev izpostavljen, in si tudi s tem nekako na njihovi strani strinjam, da je zavajajoč. Kar se tiče tras, se tudi ne bi kaj spuščal, kajti to je stroka. Kar se tiče pa projekta drugega tira, sem pa na realnem dejstvu in to realno dejstvo je sprejeti in veljavni zakon o drugem tiru Koper-Divača. Če se je v tem zakonu opredelilo, da je nosilec investicije hkrati tudi skrbnik tega projekta TDK je bilo že takrat veliko govora in mislim, da bo tudi v nadaljevanju, in se tudi strinjam že na tej točki s tem ali vodstvo dvaTDK, ima tisto zaupanje, ko se pogovarjamo v tem primeru o stotine milijonov, ampak o tem tudi malce kasneje. Tisto, kar mi je meni najbolj zaskrbljujoče, pa so uvodne besede ministrice in jih bom ponovil. Pred vami je zakon, končno zaprta finančna konstrukcija za projekt dvaTDK. In res mi je žal, da ni ministrice, ker naslednje vprašanje mislim, da ni to namenjeno državni sekretarki, preprosto zavajanje. In Se sprašujem, ali je moja vlada v prejšnjem mandatu zavajala mene kot poslance in širni državni zbor, ki smo pred sprejetjem tega zakona o drugem tiru Koper-Divača imeli pred seboj gradivo, in si ga dovolim tudi prebrati kjer je nesporno jasno zapisano: "Izdaja državnega poroštva za najetje posojila s tem zakonom ni predvidena." In v vseh razpravah je bilo jasno izrečeno iz strani predstavnikov vlade, da je finančna konstrukcija zaprta. Kaj je zdaj to, ali verjeti ministrici Bratušek ali verjeti predlagateljem, ki smo v letu dva sedemnajst sprejeli ta zakon? Meni je to sila pomembno predvsem zaradi tega, komu v tem državnem zboru na strani izvršilne veje oblasti pa se lahko sploh še verjame. Jaz govorim ne samo na besedi, tudi na zapisanih dokumentih. In ko sem v pogledal to gradivo v letu sedemnajst, je resnično v obrazložitvi kompletno opisana finančna konstrukcija projekta drugi tir Koper-Divača. Takrat je bila razprava, ali milijarda sto, dvesto, štiristo in podobno. Ne oziraje se na to, finančna konstrukcija je bila zaprta. In tisto, kar je bilo tudi zame zelo pomembno, da država ne daje nobenega poroštva za ta projekt. In ko sem pri tovrstni zavezi pred sprejemom zakona, je bilo zelo jasno specificirano, koliko sto milijonov posameznik da, da ne bom govoril nepovratna evropska sredstva, da ne govorim sredstva zagotovljena iz kohezijskega sklada, in tukaj bi z veseljem vprašal ministrico, kaj je s temi sredstvi iz kohezijskega sklada, ker se nekaj se je že dobilo, po drugi strani pa kohezijska sredstva, ki vemo, kako je, čez naše ministrstvo, razen da je prišlo do dveh zamenjav, sedaj je ministrica, kolikor pač sem informiran, tudi na tem mestu in mislim, da bi lahko edino dala kompetentni odgovor. Je pa res, da nekaj besed je namenila glede tako imenovane garancije Evropskega sklada za strateške investicije, se pravi tiste aktivnosti. samega gospoda Junckerja znotraj Evropske komisije, o tem pa nobenega govora in zaradi tega še enkrat izpostavljam. Mislim, da kakorkoli se bo odločil ta državni zbor, a bo prvo branje šlo skozi ali ne upam, da bo priložnost, da se bodo te zadeve tudi na drugem branju razčistile predvsem v tem kontekstu. Kajti v predstavitvi in zagovora vezano na tako imenovan Evropski sklad za strateške investicije, ki je posredno povezan tudi na Evropsko investicijsko banko, so tukaj določena zavajanja. Kolikor poznam zadeve, si upam trditi, da tako imenovan kredit iz Evropske investicijske banke in v v sklopu s, s tem, z izdano garancijo evropskega sklada ni govora zdaj, ko je bila omenjena Madžarska, pa Madžarska pa potem nekateri poslanci komentirali, kako so, kvadratnih metrov želeli kupiti in podobno. To je stvar dogovorov, recimo temu, pogodbenih strank med državami. Če se je kakorkoli takrat nekaj dogovorilo, in da je iz strani zaledne države bil tudi neki dogovor, ki je bil na načelni ravni o dvestotih milijonih, še ne pomeni, da finančna konstrukcija ni bila zaključena. Koliko pa je bilo to morebiti v škodo republike spet, je pa čisto druga zadeva. Dejstvo je, da se ne more govoriti, da takrat ni bila zaključena finančna konstrukcija. Pa kdo pa pravi, da je samo, država Madžarska zainteresirana za Luko Koper. Imamo Češko, imamo Slovaško, imamo Poljsko. Ko gremo proti morju, vidimo, kaj se vali tovornega prometa proti Kopru. In v poslovnem svetu sem prepričan, da ne glede, kakšna so stališča, država, prosti trg deluje. In interes prav gotovo je. Druga stvar pa je, če vlada, v tem resorno ministrstvo je sploh zainteresirano, da se, kolikor je bilo prej rečeno, iz strani ministrice, nisem zaznal, da se je kakorkoli vzpostavil kak kontakt s temi državami, da so zainteresirane za vložek kakorkoli v tem državnem podjetju dvaTDK. Dejstvo je, da tisti, ki želi nekaj vložiti prav gotovo upravičeno pričakuje tudi nekaj povratnega. Stvar pa je, ali pride do neke točke, kjer je, kjer sta obe strani zadovoljni. Zaradi tega pogrešam tukaj stališče ministrstva za infrastrukturo, kaj je s temi zalednimi državami, predvsem me to spodbuja. V vašem gradivu, ki ste tudi navedli, hkrati pričakujete od tega državnega zbora poroštveni zakon za dvaTDK. Po drugi strani pa na strani osem celo navajate, da je pa možno, da bi lahko tudi kaka zaledna država prišla. Ja, odločite se, a boste šli v sistem, da se poskuša zaledno državo še pritegniti ali poroštveni zakon. Oboje skupaj meni osebno pod nobenim pogojem ne more biti skupaj. To lahko rečem, da smo spet pri nekem zavajanju. Ampak tukaj se mi zdaj pogovarjamo o nekih zneskih, ki grejo v stotino in kateri se bodo v končni fazi odplačali. Koliko? Sedemintrideset let ste predvideli. To se pravi, izplačevanje pa ne, če se slučajno poroštvo, to je pa spet druga zgodba, če se iz strani dvaTDK-ja ne izplačuje, to pomeni, da je proračun obremenjen od leta dvaindvajset naprej. Niti ne v tem obdobju. Jaz pričakujem tukaj v teh zadevah, da ste zelo precizni, sploh pa kar se tiče denarja, in glede na to, da je ministrica za infrastrukturo tudi nekdanja priznana finančnica na ministrstvu za finance, bi pričakoval, da in kot nekdanja poslanka, da nas oboroži z vsemi možnimi podatki, ne pa zgolj na komentarju: "Ja, veste poroštveni zakon, če ga ne bo, bo nižja obrestna mera." Kdo to pravi? Ministrica. Hkrati pa istočasno pravi, da ni imela nobenih razgovorov z bankami. Jaz se ne pogovarjam o slovenskih bankah ali bankih s sedežem v Republiki Sloveniji. Pogovarjamo se o kreditih na svetovnem finančnem trgu. In si upam trditi, pa ne poznam ta hip toliko, da v marsikatera svetovna finančna institucija je zainteresirana dati tudi posojilo nekemu subjektu, ki je stoprocentni državni lasti, ne pa da je komentar, nobeden ne bo dobil posojila, ne Dars, ne dvaTDK. Prav zanima me, na podlagi česa so tovrstne izjave. Kar se tiče, zdaj moram priznati, samo vsebino, pa mogoče še kdaj v nadaljevanju več. Splošna razprava, ki je bila do sedaj, se pridružujem tistim poslancem, ki so rekli, ja, zgolj politična. Redki so, da se pogovarjamo o vsebini tega poroštvenega zakona. Moje skromno mnenje je, kolikor človek pogleda teh bogih deset, dvanajst členov, da če primerjam iz nekako bančno-finančnega pogleda, je to navadna bianko menica. Mislim, da veste, kaj je bianko menica. To se pravi, je neki finančni inštrument, ki omogoča upniku znesek, za katerega si se ti zadolžil, ne glede na to, tisti, ki plača, a je dobil za to plačilo tudi narejeno storitev ali, da ne bom govoril, samo gradnjo. In tisto, kar mi je, zakaj trdim, da je to navadna "bianko menica", ki se imenuje poroštveni zakon? Predvsem zaradi tega, ker se ste v tem kontekstu zgolj limitirali znesek, koliko naj bi bila najvišja obrestna mera, koliko naj bi bili stroški, s to razliko, da je zelo ohlapno opredeljeno, a je strošek vezan na odobritev kredita, a je ta strošek vezan tudi z vsemi možnimi pritiklinami, in tisto, kar mi je pa najbolj moteče v tej zadevi in ki mislim, da vsi poslanci tudi zelo dobro poznamo, pri tovrstnih finančnih poslih poznamo tudi tako imenovano provizijo in mislim, da na ministrstvu za finance tudi zelo dobro poznate. Ne bom se opredelil, koliko je odstotkov, vendar močno na tako velikih zneskih obremenjuje tudi davkoplačevalce. Da ne govorim, posebno, recimo temu finančno temo, ki se sploh ne opredeljujete, emisije vrednostnih papirjev, ki naj bi jih obe družbi izdajali. Prav zanimivo bi bilo, če ste se nekateri v svoji življenjski praksi že srečali z izdajo vrednostnih papirjev. Ena od ključnih zadev pri emisiji vrednostnih papirjev je, da svetovalec praviloma, tuj ali domači, ki je ekspert za vrednostne papirje, naredi analizo trga, v kakšen obsegu se naj vrednostni papirji izdajajo. V tem primeru je govora, predvidevam, o obveznici. Celo zapisano zelena, obveznica. Kajti, brez tega preprosto sploh ne veš, a se ti splača iti na trg z izdajo vrednostnih papirjev, če nimaš potencialne informacije o kupcih. Tako da, to je ena od zelo pomembnih zadev. Naslednje, kar se tiče pa same vsebine tega, je kolega Šircelj lepo povedal, pa ni dobil nobenega odgovora - peti člen, zakaj ob unovčenju poroštva, je razlika od družbe dvaTDK do družbe, se pravi, Dars? To je neverjetno, glede na to, da poznamo, kaj pomeni, pa se ne bom spuščal, o zakonu o obligacijskih razmerjih, unovčevanje poroštva in podobno. Za na koncu, ko sem še ravno pri zakonu, pa bi vseeno omenil, da je nenavadno in to bi res prosil, če boste kakorkoli dali tudi odgovor, na deseti člen, tega zakona, kjer je nenavadno, da je zavarovanje poroštva Republike Slovenije s tako imenovano neko regresno pravico. Regresno pravico koga? Od družb dvaTDG, dvaTDK in družbe Darsa? Kar pomeni, da sta bila likvidno nesposobna plačati svojih obveznosti in je država s preko poroštva potem morala nakazati in vi, v teh členih, nam ponujate, potem, to tako imenovano regresno pravico do teh dveh subjektov. Mislim, da je to resnično, izredno, če milo rečem, zavajajoče nas, poslance. Samo še besede, Samo še besedo, kar se tiče zahteve Evropske investicijske banke - to bi prosil, ker navezujem tudi na, ta hip, zelo zanimiv zakon o, se pravi, ki je, v postopku, izbrisanih. A veste, da guverner Banke Slovenije je takrat tudi nas prepričeval, da je Evropska centralna banka zahtevala, da se podrejeni vrednostni papirji izbrišejo in na koncu se je izkazalo, da tega ni bilo tako. Zato je bil dialog med visokim uradnikom Evropske centralne banke. In tukaj mene zanima, ali je iz strani Evropske investicijske banke kdo zahteva poroštvo države? To je, bojim se, da je neka podobna zgodba, kajti na koncu pa itak davkoplačevalci vsi plačajo, politično smo pa odgovorni poslanci, ker, a vemo ali ne vemo, sledimo nekim višjim ciljem, žal, zadaj se pa denar vrti po svoje. Hvala lepa.